Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Ko Berichterstatter zu diesem Thema im IMCO bin ich ganz anderer Meinung als meine Ko Berichterstatterin, die gerade eben gesprochen hat. Ich bin mir nämlich sicher, dass das europäische Kaufrecht mit einem umfangreichen Anwendungsbereich kommen muss! Denn das europäische Kaufrecht ist eine Chance für den Binnenmarkt von 28Mitgliedstaaten.

Kleine und mittelständische Unternehmen können davon enorm profitieren, aber auch für Verbraucher ist ein solches Kaufrecht ein wesentlicher Gewinn. Sie bekommen ein vielfältigeres, ein umfangreicheres, ein größeres Angebot und damit auch günstigere Preise. Im Gegensatz zu mancher Meinung ist ein hoher Verbraucherschutz eingearbeitet im Durchschnitt wesentlich höher als das Verbraucherschutzniveau aller Mitgliedstaaten. Daher gibt es für die heutige Abstimmung im Interesse der Verbraucher und der Unternehmer nur einen richtigen Weg das Wahlrecht für ein europäisches Kaufrecht!